Hvala za besedo, gospod predsednik. Gospe in gospodje! Ureditev koncesij v slovenskem pravnem redu se nekoliko razlikuje od ureditve, ki je določena z evropsko direktivo. Glavni razlog za neverjetno in nesprejemljivo zamudo pri prenosu evropske direktive v našo legislativo je nesposobnost in nepripravljenost vseh ključnih udeležencev v tem procesu po uskladitvi marsikdaj tudi povsem diametralnih nasprotnih pogledov. Ključni udeleženci so izvršilna veja oblasti, zakonodajna veja oblasti in slovenske pravne avtoritete. Interes države po harmonizaciji z evropsko zakonodajo in še posebej interes države, da ne plačuje visokih dnevni denarnih kazni, sta pri tem, kakor kaže, postranska in nepomembna. Za poslansko skupino Desus je zato ključna čimprejšnja uveljavitev s čim manj kaznimi za državni proračun. Zakon, ki ureja nekatere koncesijske pogodbe, se nanaša na koncesije gradenj in na koncesije storitev, ne pa na koncesije za izvajanje javne službe. Zakonodajno je sicer področje koncesij v našem pravnem redu urejeno v Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu in v področnih zakonih. Odločitev o podelitvi koncesije je predvsem tehtanje razmerja med kratkoročno nižjimi proračunskimi odhodki in dolgoročnimi stroški, ki nastanejo z izvedbo storitev preko koncesijske pogodbe. Zavoljo tega podpiramo, da zakon vpeljuje obveznost, da se pred začetkom postopka izbire koncesionarja izdela študija upravičenosti podelitve koncesije in pripravi ocena vrednosti koncesije. To je tudi podlaga za določitev trajanja koncesijske pogodbe. Pomembne zakonske rešitve so tudi omogočanje sklepanja koncesijskih pogodb med subjekti v javnem sektorju oziroma povezanimi in skupnimi podjetji. Sklepanje koncesijskih pogodb za raziskovalne koncesije, socialne koncesije in predvsem pridržane koncesije ob soglasju ustanovitelja osebe javnega prava oziroma soglasja nadzornega sveta pri javnih podjetjih. Zakon posveča tudi posebno pozornost ureditvi izvajanja koncesij s podizvajalci ter pravilom za spreminjanje koncesijske pogodbe v času njenega izvajanja. Obstaja pa, kajpada, nevarnost, da bodo razpisovalci koncesij v pravno nedefiniranem položaju, ko za posamezno koncesijo ne bodo natančno vedeli, kateri zakon je pri postopku podeljevanja potrebno uporabiti. Za koncesije, ki jih ureja ta zakon, pa tudi posebni zakoni, se namreč uporablja ta zakon pa tudi določbe posebnih zakonov, v kolikor niso v nasprotju s tem zakonom. Zato predlagamo, da vlada začne s postopki za pripravo novega zakona, ki bo enotno uredil vse vrste koncesij. Gospe in gospodje! Čimprejšnja uveljavitev Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah je nujna, zato bo poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije podprla predlog zakona. Hvala lepa.